Ugye pont a menekültkrízis mutatta meg, hogy mennyire sérülékeny tud lenni biztonsági értelemben Európa, hogyha a közös pozíciókat valaki gyengíti. Ön mit lát felelősséget, lát e arra lehetőséget, hogy ne csak mint Parlament, hanem egyes politikai csoportok is nyomást gyakoroljanak azokra az országokra, amelyek ebből az egységből állandóan ki akarnak énekelni, mint például Orbán Viktor?